2013. Die zal ongetwijfeld worden aangenomen, gezien de vreselijke EU elite die ons deze begroting door de strot wil duwen. Maar niet met steun van mijn regering, die stemde gelukkig tegen. De eurokliek snapt nog steeds niet dat de burgers van Europa al lang zijn afgehaakt.

Voorlopig, eurocommissaris Bolkestein schreef vandaag in de Volkskrant behartenswaardige woorden De lidstaten zijn in een fuik gezwommen en weten niet hoe ze eruit moeten komen. Minister president Rutte moet niet aarzelen klare taal te spreken, ook al staat hij alleen. Wie alleen staat heeft namelijk niet noodzakelijk ongelijk. Sterker nog, vaak zijn het de dissidente stemmen die de waarheid spreken. De sleutel tot succes voor de Europese landen ligt niet in méér overheid en méér uitgaven, maar juist in minder overheid. Voorzitter, laten we glashelder zijn de PVV is niet tegen Europa, maar tegen de EU.